Gospođo predsjednice, problem kojim se danas bavimo je problem koji traje već desetljećima, u jednoj ili drugoj varijanti, ali traje već desetljećima. Trajat će i dalje, i bit će sve izraženiji i sve opasniji što će naše susjedstvo biti više zahvaćeno socijalnim i, nažalost, ratnim nemirima,

Zato, svrstavam se uz one koji misle da nam je potrebna solidarnost, ali dvojaka solidarnost.

Trebamo humanitarne koridore i trebamo odgovarajući vizni režim, i trebamo sve ono što su kolegice i kolege prije iznijeli jer jedino to je način rješavanja problema. Represija nije alternativa rješavanju problema.